Mercoledì Il gruppo dei Verdi ha proposto di aggiungere come secondo punto all'ordine del giorno del pomeriggio le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla Situazione dopo la chiusura dei porti del Mediterraneo, le emergenze umanitarie e la solidarietà nell'Unione europea.